Čína je bezpochyby významným obchodným partnerom Európskej únie a jej členských štátov, obchodné vzťahy sa v posledných rokoch prehĺbili vzhľadom na obdivuhodný rast čínskej ekonomiky. Pre budúce vzťahy medzi Úniou a Čínou je dôležité, aby sa vytvorilo skutočné partnerstvo založené na prijatí, ale aj spoločných hodnôt. Európska únia je obrankyňou ľudských práv vo svete, preto musí aktívne presadzovať svoju ľudsko právnu agendu a dôsledne dbať, aby boli rešpektované základné ľudské práva a hodnoty. Osobne sa domnievam, že v tejto oblasti nesmie dochádzať k ústupkom s odôvodnením, že by to snáď mohlo narušiť obchod.